Es una irresponsabilidad que se pida la renovación del glifosato por siete años. Desde Podemos apelamos a las autoridades competentes a aplicar el principio de precaución. El informe de la Organización Mundial de la Salud determinó que el glifosato es probablemente cancerígeno para los seres humanos sin embargo, tenemos razones de sobra para pensar que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria tiene otro tipo de intereses detrás porque llegó a conclusiones contrarias a las de la Organización Mundial de la Salud. No podemos permitir que se comercialice en Europa una sustancia con estas características, que se utiliza como fertilizante para nuestros campos y que acaba en los alimentos y que, además, pone en peligro el trabajo de los agricultores y los ganaderos. No podemos jugar con la salud de nuestro pueblo.